Egy kicsi német faluban álltam meg a múltkori alkalommal hazafelé, egy fogadóba tértem be.

Elbeszélgettem a tulajdonos asszonnyal. Igazi tipikus családi vállalkozás, generációk óta övék ez a fogadó és ez az étterem. Könnyes szemmel tájékoztatott arról, hogy a szomszéd házba jövő hónapban nagy csoportnyi migránst fognak betelepíteni, és akkor az ő vállalkozásuknak annyi. Javaslom, hogy ebbe a bizonyos Európai Unióról való tanulás c.